Raportul dat publicității cu ocazia zilei mondiale a alimentației arată că unul din șase oameni suferă de foame, cifra persoanelor subnutrite în lume a trecut de 1 miliard, iar populația afectată de foamete a crescut cu 100 de milioane de oameni în decurs de numai un an. În tot acest timp, Programul Mondial pentru Alimentație se confruntă cu o scădere la 50 a donațiilor internaționale față de 2008, ceea ce afectează grav volumul ajutoarelor alimentare către țările sărace. Uniunea Europeană este liderul campaniei împotriva foametei la nivel mondial, poziție consolidată de angajamentul de 2 miliarde de euro, asumat la reuniunea G8 de la L'Aquila, care se adaugă fondului de 1 miliard alocat pentru facilitatea pentru alimente. Este mult, dar e departe de ceea ce ar trebui pentru atingerea obiectivului fixat de ONU, reducerea la jumătate a numărului persoanelor care suferă endemic de foame. Este nevoie de un efort mult mai amplu în plan politic pentru mobilizarea resurselor tuturor marilor puteri industrializate ale lumii și cred că este imperios necesar un plan Marshall cu un obiectiv mult mai precis și mai sensibil, ajutorarea miliardului de semeni ai noștri ce suferă de foame să treacă de pragul subzistenței.